Señor Presidente, señor Comisario, la altura moral de una sociedad no se mide fundamentalmente por su producto interior bruto. Se mide por la manera en que proporciona educación a sus niños, por la forma en que cuida la salud de todos sus miembros pero, sobre todo, por cómo protege y ampara a sus ciudadanos más desfavorecidos. Y éste es un programa que podría parecer de poca dimensión, pero no es así. Porque de este programa depende el diagnóstico moral que tenemos sobre la Unión Europea. La Unión Europea no es solo un proyecto económico. Es un proyecto de cooperación y de solidaridad solidaridad con quienes más lo necesitan. Cuando cuarenta y tres millones de ciudadanos europeos nos necesitan, la decisión no puede estar pendiente de cuál sea la base jurídica que debemos aplicar. No podemos perder el tiempo debatiendo sobre el procedimiento. Por tanto, apoyo a la Comisión para que defienda la altura moral del proyecto europeo.